Muchas personas jubiladas se ven abocadas a seguir cobrando de la PAC debido a los bajos ingresos que tienen. Por eso, para garantizar el relevo también es fundamental garantizar unas pensiones dignas. Además, la PAC destina solo un 2 del presupuesto nacional a la incorporación de jóvenes agricultores. No habrá más apoyo a los jóvenes agricultores si no somos capaces de garantizar mayor dotación presupuestaria. Tampoco se puede hablar de la volatilidad de los precios simplemente para hablar de instrumentos financieros. Hay que enfrentar el debate real. ¿Cómo vamos a proteger a los jóvenes agricultores frente a un mercado mundial que deja pudrir cosechas enteras solamente para que los precios de la comida suban? En 2007, cuando los alimentos comenzaron a cotizar en bolsa se cometió un crimen contra la humanidad. El futuro de la agricultura va a pintar negro si la Unión Europea no abandona esa hoja de ruta en la que está ciega de continuar con los tratados de libre comercio. Debemos apostar por las explotaciones de pequeño tamaño, apostar por la producción local y por los circuitos cortos. Solo así vamos a defender a nuestros agricultores y nuestra comida.